A Lisszaboni Szerződés ratifikációs folyamata lezárult, és az állam és a kormányfők Catherine Ashton biztos asszony személyében megválasztották az Unió első külügyminiszterét, bár nem ez a neve.

Fontosnak tartom figyelembe venni ennek a szolgálatnak a felállításában, és kérem a svéd elnökséget Cecilia Malmström asszonyt személy szerint hogy figyeljenek oda a külügyi szolgálatnál, mert az új tagállamok a DG Relex és DG Enlargement főigazgatóságban rendkívül alacsonyan vannak reprezentálva. És amikor az országoknak, tagállamoknak kiosztják a nemzeti kvótákat, akkor figyelembe kell venni, hogy az új tagállamok lényegében alig vannak bent ebben a két főigazgatóságban. Tehát ne legyenek diszkriminálva, mert ahhoz, hogy a külügyi szolgálat hiteles legyen az emberek szemében, ahhoz erre az arányosságra oda kell figyelni. Nagyon fontos, hogy ez az arányosság az egységes bánásmód érvényesüljön a külügyi szolgálatban. Ez mindannyiunk közös érdeke.